Madame la Présidente, le bombardement de l'hôpital de Kunduz en Afghanistan, il y a quelques mois, a coûté la vie à nombre de personnes, dont notamment du personnel de Médecins sans frontières. Le président des États Unis a vivement déploré cette catastrophe, soulignant par là même la gravité des faits.

Raison de plus d'en appeler à la conscience de nos dirigeants, à l'occasion du prochain sommet mondial sur l'aide humanitaire à Istanbul, et de se montrer plus respectueux du droit humanitaire international. Tout doit être fait pour assurer le respect total de l'impartialité des acteurs humanitaires qui, très souvent, au péril de leur vie, sont prêts à consacrer leur temps, leur énergie, leur savoir faire ainsi que leur générosité à la recherche de solutions au défi humanitaire. Notre résolution vise à promouvoir des mesures préventives et ou dissuasives au regard des nombreuses violations du droit humanitaire international. Parmi celles ci, retenons l'interdiction de fournir des armes aux acteurs impliqués ou pouvant être impliqués dans des opérations faisant fi du droit humanitaire international. Ajoutons également la nécessité de lancer des enquêtes indépendantes et de porter les crimes reconnus devant les juridictions compétentes, y compris la Cour pénale internationale. Si, en effet, nous arrivions à mettre fin à l'impunité en la matière, nous serions en mesure de renforcer l'autorité des Nations unies comme institution responsable de la gestion de telles situations conflictuelles. Avant de conclure, j'aimerais insister également sur l'impérieuse nécessité pour nos États membres d'honorer, enfin, leurs promesses en matière de financement de l'aide publique au développement et de l'aide humanitaire.